Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, tant attendu par les deux parties, est enfin mis aux voix au Parlement européen.

La moitié de cette contrepartie financière finance l'accès aux eaux et l'autre partie finance le développement du secteur de la pêche marocain. Le Royaume du Maroc est tenu de présenter régulièrement des rapports détaillés sur l'utilisation de la contrepartie financière pour le développement du secteur de la pêche. Je veux rappeler ici que cet accord est excellent car il est mutuellement bénéfique. Toutes les recommandations de la résolution du Parlement européen du 14 décembre 2011 ont été prises en compte. Cet accord est durable, les zones de pêche ont été modifiées pour respecter les exigences du Maroc et les avis des scientifiques de l'institut de recherche marocain ont été pris en compte. Les quotas pour la pêche pélagique n'ont pas été augmentés. Cet accord contient également une clause d'exclusivité, qui permet d'éviter les licences privées sur lesquelles l'Union européenne n'a aucune visibilité.

Les obligations d'embarquement de marins marocains à bord sont en hausse par rapport au protocole précédent. La contrepartie financière est répartie sur tout le territoire